Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegi poslanci. Država že šesto leto beleži gospodarsko rast in res je tudi zato, ker smo takrat plačali dolgove drugih. Posledica te rasti je so rekordno visoki prihodki v proračun, ki so omogočili odpravo varčevalnih ukrepov ter celo omogočili presežek proračuna, ampak kljub temu nas čaka še veliko dela. V Stranki Alenke Bratušek se zavedamo, da je potrebno urediti razmere v zdravstvu, urediti področje dolgotrajne oskrbe in nenazadnje urediti tudi dostojne letne dodatke. O varni starosti danes razmišljajo že vsi, ki stopajo na trg dela, tako je potrebno dvigniti odmerni odstotek, tako kot je določeno v v našem sporazumu, mladim moremo omogočiti rešitev stanovanjskih problemov, pri tem jim moramo prilagoditi tudi varčevalne sheme pokojninskih sistemov, tako da bo nakup stanovanja del dolgoročnega pokojninskega varčevanja. Podnebne spremembe, digitalizacija, informatizacija predstavljajo za našo družbo številne izzive, vseživljenjsko učenje, pridobivanje novih znanih veščin je tako postala stalnica in, huda potreba. Na včerajšnjem sestanku torej odbora za za gospodarstvo in finance smo obravnavali problematiko Pošte Slovenije, njen upad, njen promet prav zaradi digitalizacije, informatizacije vztrajno odpada in bo upadal še v prihodnje. Starajoča se družba pripravlja, predstavlja številne nove izzive, soočili se bomo prav tako s pomanjkanjem delovne sile, zato bo potrebno urediti tudi delo upokojencev in to na način, da njihove pokojnine zaradi dela ne bodo ogrožene. Prav tako pa digitalizacija, informatizacija omogoča številne nove priložnosti na področju energetike, na področju skupinske samooskrbe in tudi na področju civilno-vojaškega sodelovanja, na strehe vojašnic tako lahko namestimo, fotovoltaične module in tako v bistvu približamo in pocenimo investicije v samooskrbo. Vemo, da si je politika tudi enotna, da so evropska sredstva praktično naša edina razvojna sredstva, zato jih koristimo pri vseh naših infrastrukturnih projektih. Prav zaradi vsega tega naštetega bom jaz, predlog rebalansa in pripadajoči ZIPRS podprl, hvala lepa. Hvala lepa, kot zadnji ...